Und das bedeutet, ernsthafte und systematische Verhandlungen zu führen. Dass das jetzt wieder in Angriff genommen wird, ist gut! Wann und wie wir über eine Mitgliedschaft in der Europäischen Union reden, das ist selbst in der Türkei hochumstritten.